Is het u wellicht ontgaan dat op de vier belangrijke punten ten aanzien van de rol van het Parlement, die versterkte procedure ten aanzien van de werkloosheidcijfers, ten aanzien van de aanhoudende crisis, ten aanzien ook van de medefinanciering, dat we daarover heel sterke toezeggingen hebben gekregen, nu in de wetstekst?